Hvala za besedo. Dobro, vsaj maske so padle, to je dobro, da ljudje to vidijo. In zdaj pojdimo po vrsti. Rekli ste, to ni dovolj pomembna zadeva, da bi se z njo ukvarjalo ljudstvo oziroma da bi bila predmet referenduma. Gospe in gospodje, nobena stvar, nobeno dogajanje v tem trenutku v Evropski uniji ni bolj pomembno od problematike množičnih migracij, s povezanih seveda z vprašanjem varnosti in blaginje. Nobena! Ta tema, tema migracij, preoblikuje danes Evropsko unijo. Zelo verjetno se brexit ne bi zgodil, če ne bi bil potekal v okoliščinah množičnih migracij. Predvsem pa jo preoblikuje politično. Lahko gremo stavit, kolikor hočete. Ko bodo mimo evropske volitve, bo podoba Evrope precej drugačna, kot je bila do sedaj. Tako delujejo te migracije. Delujejo pa tudi varnostno. Vprašajte tiste tisoče posiljenih žensk - od Kölna do Švedske - kaj si mislijo o migracijah? A to res nič ne vpliva? Vprašajte vse, ki so kaj takega že doživeli? Še kako vpliva, gospe in gospodje. In to zato, ker si nekdo pomešal množične migracije, ilegalne migracije s tistimi običajnimi migracijami, in tega ste nekaj prezentirali tudi vi sami. Nobena stvar torej ni pomembnejša od te in vsi, ki ste rekli, da to že mnogokrat obravnavamo, verjemite, če ne drugače, bom sam garant za to, da bomo o tem še stokrat govorili v tem Državnem zboru, ker nobena tema ni pomembnejša od te. Nobena ni bolj usodna. Do takrat, dokler se ljudje ne bodo res imeli priložnost sami opredeliti, kaj želijo, in to predlagamo danes. Česa vas je strah, gospe in gospodje? Toliko strahu, da je kar zasmrdelo zdajle v tem zraku, ne, ga ni bilo s strani leve čutiti že ne vem koliko let, ne, ampak gospe in gospodje, to je strah pred lastnim ljudstvom, pred svojimi lastnimi ljudmi, pred lastnim narodom, pred ljudmi, ki so vam zaupali, so vas izvolili. Beg pred lastnim ljudstvom - to je realno za to, kar ste danes govorili. In vaš temeljni argument je bil utemeljen na laži. Na laži, da ta akt ne zavezuje. Če res ne zavezuje, vas, gospe in gospodje, zakaj se je pa potem sprejel? Zakaj je pa potem, Vlada Republike Slovenije ni vsa drla dol v Marakeš se slikat, saj tam je lep sonček, bi bili lepi na kamerah, ne? Pa so se skrili, vsak v svojo pisarno pa so poslali dol enega ubogega uradnika, ne. Zato ker jih je sram tega, kar počnejo. Pa zakaj se je ta akt sprejemal za hrbtom? Ne samo ljudstva, ne samo javnosti, celo tega Državnega zbora se ni obvestilo. Do trenutka, ko je bilo besedilo akta že usklajeno. Zato, ker jih je bilo sram tega, kar so počeli, ne. Zelo enostaven odgovor. Tako kot je vas danes strah in sram, hkrati, da bi stopili pred lastno ljudstvo, pa jih vprašali, kaj si mislijo, ker sami dobro veste, kakšen bi bil odgovor. In potem, nadaljnji argument, v narekovajih, ni razprave o tem, kaj potrebujemo. Zelo enostavno, gospe in gospodje. Tri leta že dopovedujem, kaj potrebujemo. Potrebujemo učinkovito zaščito meja. Poslušamo pravljico, Vlada Republike Slovenije vse obvladuje. A dajte no! Dve leti nazaj je bilo tisoč ilegalnih prehodov zabeleženih preko meje, po tem, ko se je umiril tisti veliki tok, ne. Potem naslednje leto dva tisoč. V lanskem letu, zadnjem, tristo petinšestdeset dni do današnjega dne, je pa skoraj deset tisoč prehodov ilegalno preko meje. Veste, kaj to pomeni? Da je deset tisoč ljudi nasilno Vdrlo na ozemlje Republike Slovenije. In vlada pravi, da to obvladuje. Še bolj zanimivo je slišati izjave italijanskih policistov, kar berite italijanske časopise, ki pravijo, da beležijo po južni poti, se pravi preko Balkana, še vedno prihode tam, v višini petdeset do tristo na dan, pa zmnožite to s tristo petinšestdeset dnevi v letu, lahko vzamete samo petdeset, pa bo številka ogromna. Se pravi, vlada ne obvladuje ničesar, gospe in gospodje, to je treba povedati in to je morda tudi eden od razlogov, zato, da se zatekate k temu bombastično imenovanemu, v resnici pa to silno manipulativno in zavajajoče, globalni sporazum o varnih, zakonitih in urejenih migracijah. Se pravi, vlada ne obvladuje ničesar, ne more zagotoviti reda na meji, ne more zagotoviti ustavnosti, ne more zagotoviti zakonitosti, ne more zagotoviti varnosti. Drugi razlog, ki veje iz teh razprav, je pa sovraštvo do svojega lastnega naroda in ljudstva, ne. To je nekaj neverjetnega, kaj smo danes že vse poslušali in kaj smo poslušali v prejšnjih dneh, ne. In to se spet skriva za velike besede. Recimo ena od njih, ne, kako se vse da obrniti po orwellovsko na glavo pri teh razpravah. Tako bi se dejansko moral imenovati: Orwell Soros. Najprej pojdimo na Orwella, ne. Rekli ste, ne more manjšina odločati, pardon, večina odločati o manjšini, češ da bi mi odločali o manjšini. Najprej, gospe in gospodje, ilegalni migranti niso nobena manjšina, nikoli niso bili in nikoli ne bodo. Ilegalne migracije in migracije kot take sploh ne smejo postati neka človekova pravica, kot se v resnici hoče doseči s tem aktom. Bog ne daj. Potem je konec vsega. Imate socializem na globalni ravni, to kar sem povedal prej in tisto, za kar je Nobelov nagrajenec v ekonomiji zelo jasno povedal, ali imate množične migracije ali imate pa državo sociale, blaginje, varno državo, oboje hkrati pa ne morate imeti, ne. To se pravi, kdo je sploh v resnici tukaj manjšina. Če pogledate, koliko se vali v tem trenutku po ocenah tajnih služb dvesto milijonov, ne, ljudi proti Evropi, in da jih še trikrat toliko napoveduje, da bi si želelo oditi na pot, potem postajamo Evropejci manjšina v lastni Evropi. Še huje je pa za Slovenijo, ne. Dva milijona proti vsem tistim, ki prihajajo. Kdo je pol manjšina? Kdo je pol manjšina, ne? To vas sprašujem, kdo je pol manjšina, ne. Vse skupaj v resnici, ko ste govorili, ne vem, o nekih vzrokih, ki jih rajši danes ne bom komentiral, je samo biznis, kakšne vojne, kaj vse drugo. Vso je samo še biznis. Biznis, ki ga poganjajo gore denarja bodisi Arabcev bodisi finančnih velešpekulantov tipa Soros, in ta biznis sega do Bruslja, sega do italijanskih meja, sega dol do do Libije, sega povsod. To je postal najbolj profiten biznis poleg tihotapljenja mamil, kar jih sploh obstaja. To je sramotni biznis. Biznis, ki uničuje Evropo, ki uničuje enkratno evropsko civilizacijo, ki uničuje varnost ljudi, ki ubija ljudi, ki se poigrava z usodo narodov in držav. Ampak ta biznis se skriva za velikimi besedami, ne, o o pač pomoči pa o človekoljubju in podobnemu. Lepo vas prosim! Lepo vas prosim, do česa potem pride, ne. Prej ste rekli, tri milijone je problem za razpis referenduma. Malo nazaj poglejte, par dni nazaj je bilo šest milijonov razpisa s strani Vlade Republike Slovenije za posebno prehrano za migrante. A to pa ni problem? Ampak to je dvakrat več, veste. Pa še malo nazaj je bilo še štiri milijone za druge potrebščine, pa še malo nazaj je bilo še pet milijonov pa še ne vem koliko milijonov. Pa zraven so bili razpisana posebna stanovanja z vso luksuzno opremo, z usnjenimi sedeži pa LCD televizorji vred, ne. A to pa ni problem, ne? Koliko gre v resnici denarja za te stvari, ne? Stvari. Rekel sem, da je to samo še biznis, ne, vsak nekaj zasluži. Tisto leto, ko ste imeli transparenten proračun, to je bilo dva šestnajst, je šlo za migrante sto triindvajset milijonov evrov v enem letu. Od takrat to skrivate, pol pa govorite včasih, koliko samo porabi tisti vladni urad za migracije, zamolčite pa vse razpise, ker jih dajejo vsi ostali, in poleg tega zamolčite, da jih še posebej Evropa daje, in tako dalje, in tako dalje. Skratka, ocene ekonomistov so, da je zdajle to z migranti postal stomilijardni biznis na območju celotnega sveta, ne. stomilijardni biznis. In seveda, ko se pogovarjamo o teh problemih, je treba tudi vedeti, ne, da se soočamo s šestnajst milijardami, ki jih je recimo lansiral v letu dni samo Soros zato, da uniči Evropo in evropske narode, ne, za raznarodovanje ali pa, če hočete, delanje šestnajst milijard, gospe in gospodje, pošasten denar, ne. Direkt na seznamu Sorosa so mnogi, tudi s Slovenije. Dva ste lahko prebrali v časopisih, ne, Tanja Fajon pa Ivo Vajgl, ne. Problem, gospe in gospodje. A je kdo ukrepal? Kolikor jaz vem, je to celo nezakonito, ne. Rekli ste retorično, kam pripelje zapiranje meja. Zelo preprosto, saj imamo v Evropi očitne primere. Odpiranje meja pripelje na problem Švedske. Švedska po projekcijah postaja država tretjega sveta. Nekoč je bila pojem. Danes iz Švedske bežijo vsi. Osebno poznam Slovence, ki napovedujejo, da se bodo v parih mesecih preselili v Slovenijo, ker je tam nevzdržno, ker je nevarno, ker nastajajo geti, ker gori po dvesto avtomobilov na noč, ker ljudi lovijo po ulicah, ker je noro, ker je Švedska postala prestolnica posilstev celega sveta, če ne veste tega, ne. To je, so odprte meje. Kaj pa, če zapremo meje? Najbolj zaprta meja v Evropi ta trenutek je švicarska meja, ne. To se pravi, če pa mejo zapremo, dobimo pa Švico. Ne, pa izbira je zelo enostavna in jasna. Kam pripelje zapiranje meja, gospe in gospodje? V Švico, zato je Švica Švica. Rekli ste, migranti ne ogrožajo, ogrožajo nas napačno obravnavanje ilegalnih migrantov. Do neke mere bi se celo strinjal. Ja, migranti sami po sebi nas ne ogrožajo. Ogroža nas naveza med levičarji in radikalnim islamom, ki uničuje Evropo, in to zavestno, ker hočejo uničiti temelje Evrope in nadomestiti pač sedanje prebivalstvo z nečim drugim, s tistim, kar bi bili njihovi bodoči volivci. Poteka največji socialni eksperiment od padca nacizma in komunizma, ne. To je v resnici menjava volilnih teles posameznih držav oziroma celotnih narodov, ne. To nas v resnici ogroža, ne. Kar se pa tiče napačne obravnave, se pa strinjam, ja kajti ko migrant, ilegalni migrant vdre čez ozemlje, na ozemlje Republike Slovenije, ima natanko tri posebne pravice, da je aretiran, da je procesiran in da je izgnan. In potem se ta seznam konča, gospe in gospodje. To je pa pravni red. Temu se reče spoštovanje pravne države, ki je v tem trenutku ogrožena že na vseh nivojih, ne, ker se v Evropi že tolerira pojavi šeriatskega prava, nismo več torej vsi enaki pred zakonom, in po zadnjih zgodbah, ne boste verjeli, se to že poskuša uveljavljati tudi na osnovi akta, ki je danes pred nami, tja do Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je nedavno potrdilo eno sodbo, da se za Mohameda, ki je po pisanju oženil deklico pri šestih letih, pri devetih si jo je pa vzel, ne sme več napisati niti to, da je po sedanjih merilih pedofil. To je, mislim da, ena Avstrijka naredila, bila je obsojena, zdaj je temu pritrdilo Evropsko sodišče za človekove pravice. To seveda z evropsko civilizacijo, oprostite, nima več nobene zveze, ne. To je uvajanje šeriatskega prava dejansko, ne, in to ni moja Evropa. To moram reči. Tukaj bo treba nekaj zelo, zelo spremeniti, ne. Zdaj pa, če gremo še malo po vrsti, ne. Kaj je problem teh velikih migracij, o katerih govorimo in ki jih hoče ta akt, ki je pred nami, legalizirati, ne? Predvsem to, da prihajajo ljudje, ki nimajo namena prispevati, ki se nimajo namena prilagoditi, ki se nimajo namena integrirati torej, najmanjšega namena nimajo. Oni jasno povejo, da so prišli komandirati, ne. Na prostoru radikalnega islama, če kdo dela, delajo ženske, ne delajo moški, ne. In kaj potem se zgodi? Da od tistega milijona in pol, ki jih je gospa Merkel poklicala v Nemčijo, je delalo formalno triintrideset tisoč ljudi, dejansko pa še to ne, ne. Temu se reče socialni parazitizem, gospe in gospodje. To je edini dober izraz, edini izraz, ki pove bistvo te zgodbe, ne. In zdaj se vprašajmo. Ko ste rekli, da je treba kaj za bolj pametnega porabiti denar. Za kaj bolj pametnega je porabiti denar kot za svoje državljanke in državljane? To bi pa res rad vedel. Poglejte samo včerajšnji in današnji dan, ne. Včeraj smo po štirih letih, v katerih se je najmanj desetkrat odprlo to problematiko, se pogovarjali cel dan o v resnici, seveda gre tudi za kršitev Ustave, ampak v resnici, finančno gledano, tristo do štiristo tisoč evrih, ki bi bili namenjeni za slovenske otroke, za njihovo šolanje. Pa je tak problem. In tisti, ki ste to problematizirali in iz tega delali cirkus in tega niste uveljavili in še dolgo ne boste, ste pri tem dali dan prej ali koliko dni prej razpis ven za šest milijonov za ilegalne migrante, to pa ni problem, ne? In ste, če vzamemo tisto vsoto - sto triindvajset milijonov v enem letu, ne, pa jo pomnožimo s štirimi leti, kolikor ta norost že traja, za ilegalne migrante "zagonili" pol milijarde evrov, ne, samo v Sloveniji. Pa ne mi govoriti, da ste en del tega denarja dobili iz Evropske unije - saj ga tam ne tiskajo, mi tudi vplačujemo v Evropsko, in to je naš denar, ki je prišel nazaj, ki bi bil lahko koristno uporabljen za za človeka vredne penzije, za pomoč tistim, ki jo kot slovenske državljanke in državljani dejansko zaslužijo, za slovenske otroke, trideset tisoč jih je, ki po poročanju niso mogli iti recimo na morje, vlada je pa vzela migrante, pa se je šla z njimi na morje slikat, ne. A veste, to je tisto, o čemer sem govoril, sovraštvo do lastnega naroda, pol pa govorite, vedno znova slišim, ksenofobija pa rasizem. Kaj pa, če vam povem, gospe in gospodje, da je najhujša in najbolj zavržena oblika rasizma, rasizem do lastnega naroda. Zavestno ogrožanje lastnega naroda, zavestno zniževanje blaginje lastnega naroda. To ni samo najhujša oblika rasizma, gospe in gospodje, tudi veleizdaja je to, ne. Mimogrede, definicija veleizdaje, za tiste, ki to ne veste. In potem eni pravijo: "zamrznjeni možgani in srce". Gospe in gospodje, zdaj pa jaz vas vprašam, kje so pa z vaši možgani zamrznjeni in vaše srce, ko gre za svoj lasten narod, za Slovenijo, za našo domovino Slovenijo, za slovenski narod, za slovensko kulturo, za slovensko tradicijo, za slovenski jezik, za slovensko blaginjo, za varnost Slovenk in Slovencev, za prihodnost naših otrok. Kje so pa zamrznjeni zdaj vaši možgani in vaše srce? Samo ponavljam vaše besede. Pri vsej tej zgodbi z migranti je seveda problem, ki se je pojavil, ko smo postavili pač predlog za referendum, češ, da bi morali postaviti vprašanja drugače. Ta prvi dan, ko je bil na tiskovni konferenci predstavljen, sem povedal, to je lahko predmet dogovora. Samo vprašanje ni bistveno, bistveno je, da je jasno, da ljudje vedo, o čem se odloča, da se odloči, ali o smeri Eurabija ali o smeri Slovenija kot nacionalna država Slovenk in Slovencev, država varnosti in blaginje, tako kot je zapisana v temeljni ustavni listini. Veste ta neodtujljiva pravica do samoodločbe je dvosmerna. Če "prevzorno" preberete temeljne ustavne akte Republike Slovenije, boste videli, da Slovenije brez slovenskega naroda sploh ni, je ne more biti, ker je njen neodtujljiv konstitutivni ustavnopravni temelj, in zato sem prej, ko sem začel danes ta uvod, govoril o neodtujljivi pravici do samoodločbe, ker gre zdaj dejansko za to, za usodnost tega trenutka, za usodnost tega, ali bomo ohranili tudi vnaprej in to podpirali, podpirali naše družine, naše otroke, krepili slovensko nacionalno narodno telo. Ali bomo šli v tej smeri kot smo jo zastavili leta ... pač ob osamosvojitvi, tisoč devetsto enaindevetdeset in je predstavljala samo vrednostni temelj samostojne države Slovenije, in jaz trdim, da moramo po tej smeri iti naprej. Ali bomo pa rekli: "Ni problema, vse za tujce, naši penzionerji naj še naprej životarijo s tristo, štiristo evri na mesec, vsak ilegalni migrant, ki stopi čez mejo, pa stane slovenske davkoplačevalce tisoč devetsto triinšestdeset evrov na mesec in to po uradni ugotovitvi Računskega sodišča Republike Slovenije." Če bi kdo hotel temu spet kaj ugovarjati, ne. To pa je problem, ne. Ker to je potem tisto sprevrženo, ne, govoriš o humanizmu, pa vzameš svojim in daješ v nesorazmerju nekomu drugemu. To je v resnici sovraštvo do svojega lastnega naroda in do svojih ljudi in to je nesprejemljivo, gospe in gospodje. To trdim, da je tudi neustavno, v očitnem nasprotju s temelji slovenske ustave. Če končam, kjer sem začel. Nevzdržno je, da se beži pred lastnim narodom. Nihče drug nima po ustavi in po mednarodnem pravu in, če želite, po demokratičnih normah in vrednotah pravice odločati o Slovenkah, Slovencih, slovenskemu narodu, slovenski državi, nihče drug kot slovenske volivke in volivci sami. In to je naš predlog, da njim prepustimo to odločitev. Da se tako kot nekoč na osnovi neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe ponovno na referendum, za katerega se vnaprej zavežemo, da ga bomo dosledno spoštovali ob sprejemanju zakonov in vseh drugih aktov iz pristojnosti Državnega zbora, sami odločijo, ali želijo, da Slovenija še naprej ohrani svojo tradicijo, svojo kulturo, slovenski jezik, slovensko besedo, vse tisto, kar pomeni slovenstvo v najbolj plemenitem pomenu besede, torej, svojo domovino. Jaz trdim, da če smo demokrati, smo jim to dolžni omogočiti. Ko bomo glasovali danes, se bo videlo, kdo je demokrat.